Se Le do la parola per intervenire su un punto all'ordine del giorno e Lei non lo fa, vuol dire che sta prendendo in giro la Presidenza.